de la máxima solvencia que ponen de manifiesto que la lista por la que tanto hemos trabajado en este Parlamento Europeo se elaboró con total opacidad y que en ella intervinieron decisivamente algunos países —el Reino Unido, Luxemburgo— para intentar sacar de esa lista a sospechosos habituales que, finalmente, no figuran. Ni siquiera está Panamá, que fue el origen del gran escándalo —donde fortunas europeas deseosas de evadir al fisco, también españolas, han conseguido la complicidad de un secreto fiscal y bancario—, ni paraísos fiscales que están en perfecto estado de salud. Por tanto, es preocupante que finalmente estos países hayan maniobrado para aguar el trabajo tan duro que hemos desarrollado en la Comisión de Investigación sobre los paraísos fiscales y, más aún, que en la llamada lista gris se establezca un conjunto de países que son extraídos de la negra porque supuestamente han establecido compromisos para mejorar, sin que haya ninguna transparencia sobre la rendición de cuentas de esos compromisos. Por tanto, va a haber que continuar denunciando esta situación y combatiendo los paraísos fiscales dentro y fuera de la UE.